zeker niet tegen een moederbedrijf.

De komende maanden verwacht ik van de Commissie dat ze actie onderneemt tegen mogelijke oneerlijke handelspraktijken en ook het concurrentiebeleid onder de loep neemt. We moeten af van de passieve houding van de Commissie tot nu toe.